Ich gebe eine Stimmerklärung für die SPD Gruppe zum Vorschlag der Kommission über Bodenverkehrsdienste ab. Die Kommission hat vorgeschlagen, die Mindestanbieterzahl der Bodenverkehrsdienstleister an europäischen Flughäfen von zwei auf drei zu erhöhen. Von dieser weiteren Marktöffnung verspricht sie sich eine bessere Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Schon die erste Marktöffnung von 1996 sahen wir Sozialdemokraten äußerst kritisch. Sie hat die Bedingungen für Arbeitnehmer verschlechtert und zu massiven Lohnsenkungen geführt. Die Gehälter des Bodenpersonals an deutschen Flughäfen sind seither um bis zu 40 gesunken. Der Anteil der Leiharbeit liegt inzwischen je nach Stadt bei mehr als 50 Mehr Wettbewerb ist schlicht der falsche Ansatz. Wir SPD Abgeordnete im Europäischen Parlament haben uns deshalb dafür eingesetzt, dass die Entscheidungsbefugnis über die Erhöhung der Mindestanbieterzahl bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Es ist nicht notwendig, die Mindestanbieterzahl europaweit einheitlich zu regeln, da die Mitgliedstaaten die lokale Situation am besten selbst einschätzen können.